Señor Presidente, debemos luchar contra el paro juvenil e insisto en cuatro ideas. La primera es que el desempleo juvenil nos priva de la capacidad y la creatividad de la generación mejor formada de la historia de Europa y no hay indicador capaz de medir semejante coste. La segunda es que, en consecuencia, formación y apoyo a la economía real son las mejores recetas contra el paro. La tercera es que necesitamos hechos concretos con urgencia.

Por último, echo de menos una apuesta más decidida por asociar el empleo juvenil con la economía y la innovación social. Esta forma de emprendimiento, por su capacidad para convertir la actividad laboral en algo más que un trabajo, fija mejor el empleo al territorio. Es, además, impermeable a malas prácticas como el autoempleo ficticio.